Vreau să subliniez și eu importanța finalizării negocierii acordului economic și comercial Uniunea Europeană Canada, care, astfel, ar întări relațiile comerciale și economice deja semnificative, aducând cu sine efecte benefice. Însă, în cadrul negocierilor, executivul european trebuie să urmărească promovarea unui acord comercial ambițios, care să susțină comerțul echitabil și să conțină elemente de protecție socială și de mediu obligatorii din punct de vedere legal. Acordul nu trebuie să pună în pericol capacitatea Uniunii de a revizui directiva privind calitatea combustibilului și de a refuza importul petrolului extras din nisipuri bituminoase, a cărui exploatare produce mai mult dioxid de carbon decât extragerea petrolului convențional și are efecte nocive majore asupra mediului. Refuzând acest tip de petrol, Uniunea Europeană ar rămâne credibilă în ceea ce privește dorința sa de a proteja mediul și de a respecta obiectivele Protocolului de la Kyoto.